að oft hafi verið þörf en nú sé nauðsyn að auka tekjur þjóðfélagsins með þeim ráðum sem við höfum til þess það vill svo til hæstvirtur forseti að við íslendingar eigum nægan fiskiskipaflota það vill líka svo til að við getum mannað umræddan fiskiskipaflota það vill einnig þannig til hæstvirtur forseti að verkefni þessa sama fiskveiðiflota eru ári nægjanleg og það vill einnig þannig til vegna þess hversu lítinn þorskafla við höfum ákveðið fyrir þetta yfirstandandi fiskveiðiár að útvegurinn mun lenda í ýmsum erfiðleikum við að

án þess að því fylgi erfiðleikar og jafnvel sóun að því er varðar nýtingu fiskstofnanna það er hægt að orða hlutina þannig að oft var þörf en nú er nauðsyn og við eigum öll tækin sem til þarf til þess að ná í nýjar tekjur þessi tillaga okkar þingmanna frjálslynda flokksins en ásamt mér flytja þessa tillögu háttvirts þingmanns grétar mar jónsson og háttvirtur þingmaður jón magnússon er um það að auka þorskaflann þegar á þessu fiskveiðiári því fiskveiðiári sem nú er nýlega hafið eða rétt rúmlega mánuður liðinn af það er fyrir árið tvö þúsund og átta til tvö þúsund og níu en eins og menn vita var þorskaflann fyrir þetta fiskveiðiár gefinn út sem hundrað þrjátíu þúsund tonn í fyrra var tekin sú ákvörðun hæstvirtur forseti það er ekki á síðastliðnu vori heldur á árinu tvö þúsund og sjö að skera þorskaflann þá einnig niður í hundrað þrjátíu þúsund tonn en rökin fyrir því voru meðal annars þau hæstvirtur forseti

fóru með í máli sínu um það að svo vel stæði okkar íslenska þjóðfélag á vormánuðum tvö þúsund og sjö að það væri engin ástæða til annars heldur en skera þorskaflann verulega niður því svo hagaði til með þjóðinni að hún þyldi verr minnkandi tekjur og minnkandi umsvif þannig er það nú hæstvirtur forseti ég sakna þess auðvitað hæstvirtur forseti sérstaklega að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra skuli ekki sjá ástæðu til þess að vera í salnum við þessa umræðu og taka þátt í henni eða að lágmarki að minnsta kosti að hlusta á mál stjórnarandstöðunnar sem er að flytja tillögu um það að bregðast öðruvísi við heldur en stjórnvöld hafa gert einkanlega í ljósi þess að eigi mun nú af veita hæstvirtur forseti að halda uppi atvinnulífi á íslandi og afla íslensku þjóðinni tekna svo sem framast er kostur sú alvarlega staða sem við íslendingar erum í nú með hruni bankakerfisins og fjármálakerfisins er auðvitað þannig að það sem við þurfum nú sérstaklega að vernda

er staða fjölskyldna í landinu staða fyrirtækja og viðhald atvinnurekstrarins og þeim leiðum sem við höfum tiltæk til að ná í nýjar og auknar tekjur ég held að það geri sér allir grein fyrir því að við verðum að reyna af öllum mætti að auka tekjur okkar og viðhalda atvinnustarfseminni koma í veg fyrir það að atvinnustarfsemin falli í kjölfar þeirra þrenginga sem við höfum gengið í gegnum á fjármálamarkaði þess vegna segi ég það eins og ég orðaði í upphafi hæstvirtur forseti að oft var þörf en nú er nauðsyn og ég undrast það hæstvirtur forseti hvers vegna sjávarútvegsráðherra sér ekki ástæðu til að vera í salnum mér hefði fundist að honum bæri siðferðileg skylda til þess undir þeim kringumstæðum sem nú eru að eiga sér stað og vil mælast til þess við hæstvirtan forseta að hann alla vega láti sjávarútvegsráðherra vita af þessari umræðu ef hann skyldi ekki hafa verið með á nótunum um það að þessi umræða mundi fara fram eftir hádegið í dag en eins og ég sagði áðan hefði meiri mjög æskilegt að sjávarútvegsráðherra hefði sýnt okkur þá virðingu að vera við þessa umræðu og tjá sig um málið eða alla vega hlusta á okkar orð

en hvað um það hæstvirtur forseti ég ætla samt að ræða þetta mál ræða það út frá þeirri alvarlegu stöðu sem við erum í varðandi atvinnustarfsemi í landinu og hversu mikla þörf við höfum fyrir allar þær tekjur sem við mögulega getum náð í hér er vissulega verið að leggja það til í okkar tillögum að ná í nýjar tekjur tillagan er um það að þegar á þessu fiskveiðiári nú þegar verði sett fjörutíu þúsund tonn beint inn í aflamark allra skipa hvort sem það er þorskaflamark krókabáta eða aflamark í hinu svokallaða stóra kerfi þá vantar fimmtíu þúsund tonn upp á þá tillögu sem við gerum um að auka heildarþorskaflann um níutíu þúsund tonn á fiskveiðiárinu eða í tvö hundruð tuttugu þúsund tonn á yfirstandandi fiskveiðiári við leggjum til hæstvirtur forseti í greinargerð með þessu máli að þau fimmtíu þúsund tonn sem ekki er lagt til að komi strax inn í aflahlutdeildarkerfið verði sett í sérstakan farveg þeim verði ráðstafað til leigu um viðskiptamarkað utan við aflakerfið og ríkið taki til sín þær tekjur og það megi ráðstafa þeim milli ríkis og sveitarfélaga eigi mun nú af veita í þeim ábyrgðum og þrengingum sem ríkið er að taka á sig og við höfum líka heyrt um stöðu sveitarfélaganna sem mörg hver eru skuldsett og hafa tekið fé að láni í erlendri mynt og sjá engan veginn fram úr því hvernig eigi við því að ráða að ég tali ekki um fjölskyldurnar í landinu sem einnig hefur verið ráðlagt af mörgum hverjum að taka lán í erlendri mynt hæstvirtur forseti við erum sem sagt að leggja til tvenns konar tillögur annars vegar að auka þorskaflann í heild sinni um níutíu þúsund tonn á þessu fiskveiðiári sem mundi geta gefið okkur fjörutíu til fimmtíu milljarða í nýjum tekjum það fer auðvitað vissulega eftir hreyfingu gengis og hreyfingu afurðaverðs á erlendum mörkuðum og við erum auðvitað að sjá það í þeim þrengingum sem heimurinn er í að þá er verð á hrávöru að lækka og það kann vel að fara svo þegar kaupmáttur fólks minnkar ekki bara í okkar landi heldur einnig í öðrum löndum að sú gæðavara sem hefur verið dýrasta framleiðsluvaran okkar í sjávarútvegi verði ekki jafnauðseljanleg eins og kannski verið hefur við gætum búið við það vonandi gerum við það ekki

ég tel að þar sem við þurfum að horfa til allra átta og tel reyndar einnig út frá ýmsum upplýsingum sem ég tel mig búa að og hafa fengið frá meðal annars fiskimönnum vítt og breitt í kringum landið að það sé engin líffræðileg áhætta tekin af því að auka núna þorskveiðarnar ég hef ekki heyrt neinn fiskimann sem talar um það að staðan sé sú að menn þurfi hér að keyra aflamarkið niður í þá viðmiðun sem stjórnvöld hafa gefið út vegna þess að það sé svo mikil áhætta varðandi fiskstofnana ég

en hitt við höfum sinna veiða ég held líka hæstvirtur forseti að staða sjávarútvegsins sé mjög alvarleg um þessar mundir ég hygg að skuldir sjávarútvegsins hafi vaxið mjög á undanförnum missirum og gengið hefur ekki orðið til að lækka skuldir sjávarútvegsins þvert á móti hafa þær örugglega vaxið við fáum því miður ekki upplýsingar um það nákvæmlega hverjar skuldir sjávarútvegsins eru í dag en þær eru væntanlega enn þá inni í íslensku þjóðfélagi því það hefur verið óheimilt að taka mikla áhættu með það að veðsetja fiskinn í sjónum til erlendra aðila þannig að ég vænti þess eða tel að skuldirnar séu að mestu leyti hjá innlendum fjármálastofnunum og hjá þeim bönkum sem við íslendingar höfum nú verið að yfirtaka en breytir ekki því að þær eru kannski margir gengistryggðar og ef til vill hafa einhver af stærri fyrirtækjunum tekið lán beint erlendis frá til síns rekstrar og viðhalds það væri auðvitað fróðlegt ef hæstvirtur sjávarútvegsráðherra gæti upplýst okkur um það hver skuldastaðan sjávarútvegsins er í dag hver er raunveruleg skuldastaða sjávarútvegsins það er alveg öruggt að skuldirnar hafa vaxið eins og hjá öllum öðrum sem skulda meginhlutann af sínum skuldum í erlendum myntum

og við erum einfaldlega í þeirri erfiðu stöðu íslendingar að þurfa að reyna að halda okkar atvinnuvegum ekki bara að þeir haldi velli heldur einnig að reyna að styrkja undirstöður þeirra það er eiginlega sama á hvaða sviði það er hvort það er í byggingariðnaði sjávarútvegi ferðamannaiðnaði stóriðnaði eða öðrum þeim störfum sem við getum viðhaldið og eflt við erum í þeirri stöðu að við þurfum á því að halda eins og nú árar hjá okkur að leggja nánast allt í sölurnar til að viðhalda uppi atvinnustigi halda því uppi það hittist svo á að þessi tillaga kemur inn í þetta umhverfi sem við erum nú að upplifa og við erum að benda á það í greinargerðinni að setja þurfi sérstök lög um það að taka upp sérstakan viðskiptamarkað með þær aflaheimildir sem stæðu utan við aflahlutdeildarkerfið til þess að stýra þeim hvert þær eiga að fara og svo framvegis hafa áhrif á það meðal annars nefnum við í greinargerðinni að það þurfi sérstaklega að horfa til þeirra byggðarlaga sem verst hafa staðið höllum fæti hafa staðið efnahagslega á undanförnum árum og misst hafa mikið frá sér í aflaheimildum og við viljum og leggjum það til í greinargerð okkar að það verði horft til þess með hvaða hætti ríkið geti fengið tekjur af sjávarútveginum í framtíðinni þær skuldir sem núna hvíla á sjávarútveginum geta auðvitað reynst honum ofviða þá kemur einfaldlega spurningin þegar við erum búin að innkalla bankana til íslenska ríkisins erum við komnir í þá stöðu að þurfa að innkalla skuldirnar af sjávarútvegi og innkalla þá jafnframt aflaheimildirnar og setja þá upp sérstakan farveg til að leigja þær og ná til baka á einhverjum árum þeim skuldum settar hafa verið á íslenskan sjávarútveg með veðsetningu aflaheimilda

nú niður í einhverjar tvö þúsund tvö hundruð til tvö þúsund þrjú hundruð krónur það er búið að vera að skuldsetja íslenskan sjávarútveg markvisst árum saman í gegnum þetta kvótakerfi árum saman það hefur alltaf verið þannig að þeir sem hafa verið að fara út hafa verið að selja aflaheimildirnar hærra verði til næsta manns og þá hefur tekist verr í aflaheimildunum og selt það að veði hjá íslenskum bönkum og lánastofnunum þannig hafa skuldirnar vaxið árum saman og mér kæmi það ekki á óvart hæstvirtur forseti þó að skuldir sjávarútvegsins núna væru fimm hundruð milljarðar króna tekjurnar okkar af